Monsieur le Président, aujourd'hui encore cinq États membres de l'Union européenne refusent, avec raison, de reconnaître le Kosovo en tant qu'État. L'indépendance du Kosovo, rappelons le, n'est que la conséquence des bombardements barbares subis par le peuple serbe, il y a vingt ans, et avec de l'uranium appauvri, de surcroît. L'exemption de visa pour les ressortissants du Kosovo serait a fortiori un pas de plus vers l'adhésion à l'Union européenne, ce que nous rejetons formellement. Vous parlez, pour beaucoup d'entre vous, mes chers collègues, de critères.

M'adressant plus particulièrement à l'auteur de ce rapport, je voudrais lui dire que sa démarche ne va pas dans le sens souhaité de la réconciliation de l'ensemble des peuples de l'ex Yougoslavie, qui sont pour nous tous des peuples amis.